Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, wir diskutieren heute wieder einen Vorschlag zur Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung. Die Zeitabstände zwischen solchen Berichten werden immer kürzer. Dieses Mal geht es um Anträge aus Schweden und Österreich im Zusammenhang mit Entlassungen in der Automobilbranche und aus den Niederlanden im Zusammenhang mit Entlassungen im Baugewerbe. Ich will nochmals in Erinnerung rufen, dass dieser Fonds mit einer maximalen Ausstattung von 500 Millionen Euro pro Jahr ausschließlich dazu dient, Arbeitnehmern zu helfen, die von den Folgen weitreichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge betroffen sind, und ausschließlich ihnen durch

Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Unterstützung aus dem Globalisierungsfonds nicht an die Stelle von Maßnahmen treten soll, die aufgrund des nationalen Rechts oder aufgrund von Tarifverträgen in die Verantwortung der Unternehmen fallen, oder an die Stelle von Maßnahmen zur Umstrukturierung von Unternehmen oder Sektoren treten darf.

Dabei stützen sich der schwedische und der niederländische Antrag auf Artikel 2a der Rechtsgrundlage, nämlich mindestens 500 Entlassungen in einem Unternehmen in einem Mitgliedstaat innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten.

Schweden hat dafür 9,8 Millionen aus dem Fonds beantragt. Der österreichische Antrag betrifft 744 Entlassungen in neun Unternehmen, wobei für 400 der entlassenen Arbeitnehmer eine Unterstützung aus dem Europäischen Globalisierungsfonds gewährt werden soll. Österreich hat hierfür 5,7 Millionen Euro beantragt.

Nach den Bewertungen der Kommission, denen wir uns nach sorgfältiger Prüfung auch anschließen können, erfüllen die Anträge die aufgestellten Förderkriterien. Ohne möglicherweise Kollegen des Beschäftigungsausschusses vorgreifen zu wollen, will ich doch darauf hinweisen, dass der Beschäftigungsausschuss, wie es in dem Verfahren hier auch so vereinbart worden ist, vor der Entscheidung des Haushaltsausschusses eine Stellungnahme abgibt und sehr sorgfältig auch in die Details hineingeht. Er hat beispielsweise beim schwedischen Fall

Beim Fall Heijmans ist beispielsweise festzustellen, dass es zu weiteren 400 Entlassungen gekommen ist, hauptsächlich Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen, die nicht in dem Antrag berücksichtigt worden sind. Insofern gibt es immer wieder Einzelfragen, die hier zu Recht zu stellen sind, die aber nicht davon abhalten sollen, dass wir generell grünes Licht für die Genehmigung dieser beantragten Mittel geben sollten.